er rétt að túlka lög um kosningar þröngt og gæta að því að hér fari fram leynilegar lýðræðislegar kosningar við eigum ekki að gefa neinn

komið fram í úrskurði hæstaréttar að það voru brotalamir í lagasmíðinni þá þurfum við að taka á því í framkvæmdinni við þurfum að taka á því og við eigum að sjálfsögðu ekki að gefa neinn afslátt en fyrst og fremst núna eigum við að ræða málin opinskátt og horfa til allra þeirra aðila sem hafa komið að lagasetningunni að framkvæmdinni og svo leyfi ég mér líka að beina því til okkar allra að við ræðum lögin sem hæstiréttur